herra forseti núgildandi lög um almannavarnir voru upphaflega sett á fyrri hluta sjöunda áratugarins og tóku ríkt mið af stöðu heimsmála á þeim tíma og ekki síst þeirri hættu sem menn töldu þá stafa af hugsanlegum kjarnorkuátökum milli austurs og vestur eins og við nú vitum hefur sem betur fer aldrei reynt á lögin vegna hernaðarátaka hér á landi lögin hafa hins vegar reynst vel í tímans rás til að bregðast við afleiðingum náttúruhamfara og ber þar hæst eldgosið í vestmannaeyjum og snjóflóð á vestfjörðum hinum upphaflegu lögum hefur verið breytt allnokkrum sinnum síðasta meginbreyting fólst í því að færa yfirstjórn og ábyrgð þessara mála til embættis ríkislögreglustjóra

ég hef lengi talið nauðsynlegt að fara yfir almannavarnalögin og breyta þeim í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur á þessu sviði ekki síst með vísan til þess mikla samhæfingarstarfs fjölmargra aðila í leitar og björgunarmálum sem orðið hefur í björgunarmiðstöðinni við skógarhlíð hér í reykjavík og ég mun víkja nánar að síðar í máli mínu eins og getið er í greinargerð frumvarpsins boðaði ég til hundrað manna málþings um þessi mál hinn áttunda mars tvö þúsund og fimm og sóttu það fulltrúar allra þeirra aðila er láta sig almannavarnir varða þar á meðal fulltrúar sveitarfélaganna sem verða áfram meginburðarás almannavarnakerfisins enda yrði það hvorki fugl né fiskur þegar litið

þannig að það heldur bara áfram ég vil bara upplýsa já ég taldi mig vita hvaða mál ég var að tala um en það er gott að fá athygli mína á því eins og getið er í greinargerð frumvarpsins boðaði ég til hundrað manna málþings um þessi mál hinn áttunda mars tvö þúsund og fimm og sóttu það fulltrúar allra þeirra aðila er láta sig almannavarnir varða þar á meðal fulltrúa sveitarfélaganna sem verða áfram meginburðarás almannavarnakerfisins enda yrði það hvorki fugl né fiskur þegar litið er til náttúruhamfara án staðarþekkingar og virkrar þátttöku heimamanna eftir málþingið setti ég af stað vinnu á vegum dóms og kirkjumálaráðuneytisins til að setja hugmyndir um nýskipan þessara mála í frumvarpsbúning leitað var eftir sjónarmiðum margra aðila og átti ég fundi með talsmönnum félaga og stofnana sem að málinu koma eftir að frumvarpið hafði tekið á sig núverandi mynd ræddi ég við forustumenn sambands íslenskra sveitarfélaga um efni þess þar sem meðal annars var reifað hvort ákvæði frumvarpsins leiddu til þess að ábyrgð og ákvarðanataka til dæmis vegna náttúruhamfara færðist fjær íbúum en samkvæmt gildandi lögum ég tel að ekkert í frumvarpinu gefi tilefni til að ætla að svo verði við nýskipan lögreglumála lagði ég áherslu á hlut sýslumanna í almannavarnakerfinu og leit þá meðal annars til patreksfjarðar og víkur í mýrdal þar sem sýslumenn fara ekki lengur með lögreglustjórn en hafa áfram mikilvægu hlutverki að gegna á sviði almannavarna til að tryggja sem best tengsl við heimamenn á þessu sviði grunnatriði í þessu nýja frumvarpi er við allar neyðaraðstæður verði byggt á sama viðbragðskerfi og þar gegni samhæfingar og stjórnstöðin við skógarhlíð lykilhlutverki við höfum séð það undanfarin missiri í þeim tilvikum þegar stöðin hefur verið virkjuð að viðkomandi sveitarfélög sjá sér hag að því að senda fulltrúa sína inn í stjórnstöðina til að tryggja sem best samband hennar og aðgerðastjórna á

kerfið verður aldrei nýtt til fullnustu nema með virkri þátttöku heimamanna og sem fulltrúa þeirra gegna sveitarfélög og almannavarnanefndir í héraði lykilhlutverki við gerð viðbragðsáætlana og alla framkvæmd þeirra gott nýlegt dæmi um samstarf ríkis og heimamanna er gerð áhættumats og viðbragðsáætlana vegna hættu á flóðum við markarfljót á rangárvöllum og í landeyjum vegna hugsanlegra eldsumbrota í vestanverðum mýrdalsjökli eða eyjafjallajökli heimamenn undir forustu sýslumannsins á hvolsvelli hrundu þessu verkefni af stað í góðri samvinnu við almannavarnadeild embættis ríkislögreglustjóra en alþingi samþykkti tillögur mínar og ríkisstjórnarinnar um sérstakar fjárveitingar vegna þess hafa íbúar á svæðinu þegar tekið þátt í æfingu á grundvelli viðbragðsáætlananna ég tel þetta skólabókardæmi um einstaklega góða samvinnu embættis ríkislögreglustjóra og heimamanna um framkvæmd á brýnu almannavarnaverkefni í frumvarpinu er gert ráð fyrir því í níundu grein að sveitarstjórnir skipi almannavarnanefndir í sveitarfélaginu og skipuleggi starf að almannavörnum í héraðinu vinni að gerð hættumats og viðbragðsáætlana og prófanir á þeim í samvinnu við ríkislögreglustjóra í almannavarnanefndum sitji fulltrúar í sveitarstjórn ásamt öðrum í viðræðum mínum við sveitarfélögin var einnig farið yfir hugmyndafræðina að baki frumvarpinu en hún er hin sama og búið hefur að baki almannavarnastarfi okkar undanfarna áratugi þau sjónarmið hafa verið reifuð að skipulagi okkar skuli breytt meira í átt til þess sem gerist í svíþjóð ég tel með öllu óþarft að nálgast okkar úrlausnarefni á nýjum hugmyndafræðilegum grunni miðað við reynslu hér og í svíþjóð af því að virkja almannavarnakerfið af viðbrögðum á hættustundu í greinargerð um aðra grein frumvarpsins er vikið að ákveðnum grunnreglum sem setja svip sinn á frumvarpið og er í þeim tekið nokkurt mið af því sem lagt er til grundvallar hjá svíum þá vil ég taka fram að ekki er ætlunin að kostnaður sveitarfélaga af almannavörnum aukist vegna frumvarpsins og taldi ég þess vegna ekki ástæðu til að meta sérstaklega kostnaðaráhrif frumvarpsins gagnvart sveitarfélögunum með vísan til samkomulags ríkis og sveitarfélaga frá árinu tvö þúsund og fimm um kostnaðarmat lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla gagnvart sveitarfélögum um leið og ég árétta að frumvarpið gerir ekki ráð fyrir neinni meginbreytingu á samskiptum ríkis og sveitarfélaga og að áfram verði byggt á sömu stoðum og þeim sem eru undir núverandi almannavarnakerfi vil ég minna á að frumvarpið hefur að geyma grundvallarbreytingar á því hvernig ríkisstjórn og stofnanir ríkisins koma að yfirstjórn almannavarna og öryggismála og stefnumótun á þessu sviði þar er meðal annars tekið mið af yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tilefni af brottför varnarliðsins sem birt var tuttugasta og sjötta september tvö þúsund og sex ríkisstjórnin lýsti yfir því að til þess að efla almennt öryggi yrði við endurskoðun laga um almannavarnir komið á fót miðstöð þar sem tengdir yrðu saman allir aðilar sem koma að öryggismálum innan lands hvort heldur vegna náttúruhamfara eða vegna hættu af mannavöldum til að tryggja sem best samhæfingu innan miðstöðvarinnar skyldu forsætisráðherra utanríkisráðherra dóms og kirkjumálaráðherra samgönguráðherra heilbrigðis og tryggingamálaráðherra og umhverfisráðherra sitja í yfirstjórn hennar dagleg stjórn miðstöðvarinnar yrði á vegum dóms og kirkjumálaráðherra og var honum falið að leggja fram frumvarp til nýrra almannavarnalaga þetta frumvarp er einmitt til fyrstu umræðu hér í dag og hefur iðnaðarráðherra bæst í ráðherrahópinn sem nefndur var í fyrrnefndri

fyrir að almannavarnaráð víki fyrir hinum nýja almannavarna og öryggismálaráði sem starfar undir formennsku forsætisráðherra hlutverk almannavarna og öryggismálaráðs er að marka stefnu stjórnvalda í almannavarna og öryggismálum en í stefnunni skal gera grein fyrir ástandi og horfum í þessum málum fjalla um áhersluatriði varðandi skipulag almannavarna og öryggismála forvarnarstarf nauðsynlega samhæfingu á efni viðbragðsáætlana og starfsemi opinberra stofnana á því sviði nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar á hættutímum endurreisn eftir hamfarir og aðrar aðgerðir sem ráðið telur nauðsynlegar til að ná því markmiði að tryggja öryggi landsmanna sem best umsýsla vegna ráðsins og undirbúningur vegna funda þess yrði í höndum dóms og kirkjumálaráðherra þeir ráðherrar sem ég hef áður nefnt skulu eiga sæti í almannavarna og öryggismálaráði en auk þeirra er forsætisráðherra heimilt að kveðja allt að tvo ráðherra til setu í ráðinu í senn vegna sérstakra mála með ráðherranum tæki ráðuneytisstjórar og forstöðumenn stofnana á vegum einstakra stofnana sæti í ráðinu þar ættu slysavarnafélagið landsbjörg rauðikrossinn samræmd neyðarsímsvörun og sveitarfélögin einnig fulltrúa í fyrstu grein frumvarpsins er gerð grein fyrir gildissviði þess er því ætlað að taka til samhæfðra viðbragða samfélagsins til að takast á við afleiðingar almannahættu sem ógnar lífi og heilsu almennings umhverfi og eða eignum án tillits til þess af hvaða rótum almannahættan er runnin líkt og í núgildandi lögum er markmið að undirbúa skipuleggja og grípa til ráðstafana sem miða að því að koma í veg fyrir að almenningur verði fyrir líkamstjóni eða eignatjóni af völdum náttúruhamfara af mannavöldum hernaðaraðgerða eða af annarri hættu sem og vegna farsótta og hryðjuverka sem er nýmæli þá er markmið og gildissvið laganna rýmkað með áherslu á fyrirbyggjandi ráðstafanir og gerð viðbragðsáætlana samkvæmt ákvæðum frumvarpsins skal ríkislögreglustjóri taka ákvörðun um almannavarnastig hverju sinni og tilkynna það til dómsmálaráðherra jafnframt eru lagðar ýmsar aðrar skyldur á ríkislögreglustjóra hann skal meðal annars hafa eftirlit með skipulagi almannavarna og umsjón með gerð hættumats í samræmi við almannavarnir sveitarfélaga hann skal taka þátt í undirbúningi og gerð viðbragðsáætlana og hafa eftirlit með endurskoðun þeirra þá skal hann hafa eftirlit með samhæfingu viðbragðsaðila og annarra aðila og stjórn aðgerða bæði áður og eftir að hættu ber að garði og

starfa samhæfingar og stjórnstöð undir sérstakri stjórn í stöðinni fer fram samhæfing og yfirstjórn almannavarnaaðgerða með hliðsjón af almannavarnastigi og viðeigandi viðbragðsáætlun

ríkissjóður ber kostnað vegna þessarar stöðvar hér er tekið mið af reynslunni í björgunarmiðstöðinni við skógarhlíð en hún er virkjuð æ oftar af viðbragðsaðilum vegna þess hve góð reynsla hefur fengist af því samhæfingarstarfi sem enn er undir merkjum hennar frumvarpið gerir ráð fyrir að samhæfingar og stjórnstöð lúti stjórn níu manna ráðherra skipi formann án tilnefningar en aðrir komi frá ríkislögreglustjóra

hlutverk stjórnarinnar er að huga að innra skipulagi rekstri og samstarfi viðbragðsaðila en við stjórn aðgerða verði farið eftir viðbragðsáætlunum í sjötta kafla frumvarpsins er gerð krafa um að tilteknir aðilar geri viðbragðsáætlanir og jafnframt tiltekið um hvað skuli fjallað í viðbragðsáætlunum er gert ráð fyrir að skyldur séu lagðar á ríkisstofnanir sveitarfélög og í einstökum tilvikum einkaaðila um gerð viðbragðsáætlana með þessu á að tryggja að almannavarnakerfið sé ávallt reiðubúið á hættustundu og að viðbrögð séu vel skilgreind þegar aðgerða er þörf gert er ráð fyrir að þjónusta við almenning verði aukin á meðan hættuástand varir og eftir að því lýkur ríkislögreglustjóra er í frumvarpinu veitt heimild til að stofna tímabundið þjónustumiðstöð vegna tiltekinnar hættu eða hættuástands skulu verkefni þjónustumiðstöðvarinnar meðal annars felast í upplýsingagjöf til almennings og þjónustu við þá aðila sem hafa orðið fyrir tjóni vegna þess að annast samskipti við fjölmiðla vegna aðgerða sem gripið er til hverju sinni er þjónustumiðstöð ætlað að starfa í nánum tengslum við við sveitarfélögin sem orðið hafa fyrir áfalli og aðstoða ráðuneyti sveitarfélög og undirstofnanir þeirra við að veita almenningi almenna aðstoð til að létta undir með viðbragðsaðilum til dæmis með áfallahjálp og svörum við fyrirspurnum um bætur vegna eignatjóns við það er miðað að ríkissjóður beri kostnað vegna þessara tímabundnu þjónustumiðstöðvar loks er í frumvarpinu gert ráð fyrir að alþingi kjósi þriggja manna rannsóknarnefnd almannavarna sem starfi sjálfstætt og óháð stjórnvöldum og öðrum rannsóknaraðilum ákæruvaldi og dómstólum en nefndinni er ætlað að rannsaka að loknu hættuástandi þær viðbragðsáætlanir sem stuðst var við og viðbrögð viðbragðsaðila skal nefndin skila skýrslu til dómsmálaráðherra ríkislögreglustjóra og allsherjarnefndar alþingis ég vek athygli háttvirtra þingmanna á því að í þrítugasta og fjórðu grein frumvarpsins er tekið fram að samráð verði haft við samband íslenskra sveitarfélaga við setningu reglugerða á grundvelli laganna og jafnframt er tekið fram í þriðju málsgrein sextándu grein frumvarpsins að samráð verði haft við þau sveitarfélög sem málið varðar um hlutverk tímabundinnar þjónustumiðstöðvar var talin ástæða til að koma slíkri miðstöð á fót vegna náttúruhamfara virðulegi forseti lög um almannavarnir eru í eðli sínu rammalöggjöf sem er ætlað að tryggja virkar forvarnir gegn vá og rétt viðbrögð allra aðila á hættustundu verði frumvarpið að lögum á það ekki að hafa í för með sér breytingar hvað varðar hlutverk og ábyrgð hvers og eins viðbragðsaðila frumvarpið skapar á hinn bóginn skýran ramma og afmarkar skyldur og ábyrgð viðbrögð við einstökum atvikum munu ráðast af áætlunum sem um þau verða gerðar mikilvægt er að við áætlanagerðina hafi menn verkaskiptingu einstakra aðila í huga svo dregið sé úr líkum og flækjum á úrslitastundu virðulegi forseti ég lýk máli mínu og vona að þessi tilfærsla í